Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, comme vous, nous devons faire confiance à la science. Le politique doit s'appuyer sur la science pour décider, mais il y a plusieurs dizaines d'années, des scientifiques ont dit que l'amiante était tout à fait inoffensif et, aujourd'hui, l'amiante fait encore des centaines de milliers de morts par an sur la planète. Des scientifiques ont dit que l'aspartame était inoffensif et le disent encore aujourd'hui, mais l'aspartame est probablement une prochaine bombe alimentaire qui va exploser. Des scientifiques ont dit que le glyphosate était inoffensif, mais les Monsanto Papers, depuis mars dernier, nous ont montré que certains scientifiques avaient modifié leurs résultats et avaient truqué leur enquête pour permettre la mise sur le marché du glyphosate.

Il y va de l'intérêt des 500 millions de citoyens européens et de leur santé, et même des 7 milliards de citoyens qui peuplent la planète.